hinn þrítugasta og fyrsta mars síðastliðnum skipaði hæstvirtur forsætisráðherra sérstaka nefnd

og segir meðal annars í erindisbréfi nefndarinnar að verkefni hennar sé með leyfi forseta að fylgja eftir tillögum um aukna þátttöku hennar stjórnmálamanna og embættismanna í hagsmunagæslu tengdri evrópustarfi framkvæma nánari athugun á því hvernig hagsmunum íslendinga verði best borgið í framtíðinni gagnvart evrópusambandinu og fylgjast með þróun mála í evrópu og leggja mat á breytingar út frá hagsmunum íslendinga þessi nefndarskipun kemur meðal annars í framhaldi af vinnu evrópunefndar sem skilaði ítarlegri skýrslu á síðasta ári og hér er í bréfi forsætisráðherra einnig vísað í stefnu ríkisstjórnarinnar núverandi þar sem ákveðið var að setja slíka nefnd á laggirnar nú er það ljóst að sveitarfélögin gegna gríðarlega í stjórnsýslunni og raunar ekki bara í stjórnsýslunni heldur í raun og veru sem aðilar á vinnumarkaði sveitarfélögin eru einn stærsti vinnuveitandinn í landinu og gegna þar af leiðandi miklu hlutverki það kemur fram í skýrslu sem hæstvirtur utanríkisráðherra hefur lagt fram á alþingi að beiðni minni og fleiri þingmanna um skuldbindingar sveitarfélaganna í e e s samningnum þá kemur fram að það sé áætlað að sveitarfélögin eða svokölluð staðbundin stjórnvöld beri ábyrgð um þrír fjórðu eða sjötíu og fimm prósent af allri löggjöf evrópusambandsins sem hér er innleidd þannig að það eru augljóslega mjög ríkir hagsmunir sem þar eru á ferðinni það má líka geta þess að í upphafi voru staðbundin stjórnvöld eða sveitarfélög ekkert sérstaklega nefnd í sáttmála evrópusambandsins en með þeim svokallaða lisabon sáttmála sem nú er í fullgildingarferli er hlutverk staðbundinna stjórnvalda sveitarfélaganna þar á meðal í fyrsta skipti nefnt á nafn og þeim fengið alveg sérstakt hlutverk það hefur einnig verið gert með stofnun héraðanefndarinnar frá madrid samningnum þannig að það er ljóst að hlutverk og verkefni sveitarfélaganna hafa færst mjög í vöxt og þau bera mjög ríka skyldu og ábyrgð á innleiðingu löggjafar sem kemur frá evrópusambandinu það skýtur þess vegna nokkuð skökku við frú forseti að mínu mati að sveitarfélögin hafi ekki verið kölluð að þessum samráðsvettvangi sem evrópunefndin er einkum þegar það er haft í huga hversu mikilvægu hlutverki þau hafa að gegna ég hef þess vegna leyft mér virðulegur forseti að leggja fram eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra hverju sætir að sveitarfélögin eiga ekki aðild að nýskipaðri evrópunefnd sem á að fjalla um hagsmuni íslands í evrópustarfi og hafa sveitarfélögin þó samkvæmt nýlegri skýrslu utanríkisráðherra til alþingis ríkar skuldbindingar í e e s samningnum og eiga þar mikilla hagsmuna að gæta